Frau Präsidentin, sehr geehrte Vertreter der Kommission, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Dass wir heute hier über Halle sprechen Halle liegt in Sachsen Anhalt, in Deutschland, es ist mein Wahlkreis, es ist meine Heimat das macht mich heute sehr bedrückt.

Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir eine solche Debatte niemals hätten führen müssen.

Das hat auch bei den Menschen in meiner Heimat entsprechend Wirkung gezeigt, und es hat die Menschen sehr beeindruckt. Wir haben in Deutschland viele, viele Tausende Extremisten Rechtsextremisten, Linksextremisten.

Das ist ein Täter, den die Behörden vorher nicht kannten. Und wir haben auch etwas in Deutschland das muss man auch sagen, es gehört auch zur Wahrheit Wir haben im Bundestag, aber auch in vielen Landesparlamenten, den Einzug eines Sprachgebrauchs erlebt, den ich nicht für möglich gehalten hätte.

Und diese Menschen, diese Volksvertreter, wie sie sich nennen, machen sich juristisch nicht schuldig. Sie bieten aber den Nährboden für das, was auch in Halle passiert ist.